Hvala lepa za besedo, podpredsednica, lep pozdrav, državni sekretar, poslanke in poslanci, dovolil si bom tudi, samo glede na to, da moja predhodnika sta šla tudi izven pač tega koncepta, in sicer začel bom s predstavitvijo spoštovanega državnega sekretarja, ki je v svoji uvodni predstavitvi navedel, da je cilj tega predloga zakona zagotoviti učinkovito varstvo pravic imetnikov vrednostnih papirjev, odlično se sliši, druga zadeva, da je obsežno mnenje zakonodajno-pravne službe, tako je tudi izjavil in to tudi res drži, vprašanje pa je, in se ni dotaknil, koliko od tega zakonodajno-pravnega mnenja se je vkalkuliralo v nadaljnjem, se pravi, v postopku na matičnem odboru z amandmaji in upoštevanju zakonodajno-pravnega mnenja ter, zaključil je, če zelo na grobo rečem, da je samo zakon procesno naravnan, absolutno tukaj se z njim strinjam, vendar tukaj moram izpostaviti, sploh zakaj je ta zakon potreben, prvi zagovornik se je že nekaj dotaknil, ampak moram tudi sam izpostaviti, da v prejšnjem mandatu je bil v koalicijski fazi že vložen predlog zakona v koalicijski fazi, predlog zakona, ki je v neki smeri bil, navezna okoliščina za odpravo te tako imenovane slabosti ali nepravilnosti, ki je ustavno odločbo praktično odločila, sedaj imamo pred seboj predlog zakona, ki pa če ga primerjamo, bistveno drugačen in tukaj temeljno vprašanje, čem je ta bistvena razlika glede na to, da na ministrstvu za finance razen državnega sekretarja in ministra, ostaja ista ekipa, ki so strokovnjaki in grejo z drugim pristopom, zato je meni načelno vprašanje, ali je ta zakon pisan v interesu tiste peščice državljanov ali subjektov, ki so kupovali te tako imenovane podrejene vrednostne papirje v državah Beneluksa, ali je ta zakon namenjen tistim devetdeset ali sto tisočim ljudem, ki so na tak ali drugačen način bili ali zavedeni, hote ali nehote, ki so svoje prihranke ali depozite v bankah v državni lasti pretvarjali v vrednostne papirje, kajti tukaj se je treba dotakniti še institucije Banke Slovenije, dejstvo je, da samostojna institucija Banke Slovenije je institucija, v katero ne sme posegati nihče, ne zakonodajna ne izvršilna veja oblasti, in če iz preteklega mandata uporabim besede spoštovanega poslanca, ki je zelo velikokrat govoril, da je nad sodno vejo oblasti zgolj modro nebo, se za inštitucijo Banke Slovenije izkazalo tudi v tem primeru, da praktično ne odgovarja nobenemu, se pravi, primerjava tudi za njih očitno velja, zgolj modro nebo, kajti poslanci smo v preteklem obdobju nekajkrat poskušali, da bi se to okostonelo institucijo, ki ima tudi organizacijsko strukturo narejeno iz davnega leta po osamosvojitvi, da bi nekako stvari se poskušale malce izboljšati, smo bili deležni velikih kritik, tako s strani vodstva Banke Slovenije preteklega, tudi s strani guvernerja, ki se je pač sam odločil, da odstopi in je za nagrado tovrstne odločitve, ki v nadaljevanju prav gotovo bo več besed, sprejel odlično delovno mesto svetovalca ali člana sveta evropske centralne banke in tudi ostali člani sveta banke, kajti to moram izpostaviti, kajti z veliko težavo smo sprejeli, da se je lahko računsko sodišče vključilo v pregled nekega dela za nazaj, Banko Slovenije, zaradi tega je ključno vprašanje in sploh rdeča nit tega zakona, da mi poslanci moramo sedaj ali zaradi nepravilne nepopolne ali nenavadne odločitve Banke Slovenije sprejeti zakon na podlagi odločitve ustavnega sodišča in s tem popravljati napake odločitve Banke Slovenije, prav zanima me, koliko tovrstnih primerov je v zgodovini Republike Slovenije se to zgodilo, in to, kar je bilo rečeno, odgovornost ne nosi nobeden, očitno še nagrada posameznikom za odlične plačane položaje izven Republike Slovenije, zakonodajno-pravna služba, ki jo izredno cenim, je neverjetno za vso širino in strokovnostjo očitno se zakopala v ta predlog zakona in dala obilico pripomb, sklicevala v svojih mnenjih in stališčih in tudi na samem matičnem odboru izpostavljala, da določeni členi, vključno tudi z amandmaji, dobesedno kličejo po ustavno sporno, sporni ureditvi in tukaj so bom dotaknil tako novih amandmajev tri a do tri b, da ne govorim potem, kot je bilo že omenjeno četrti člen, peti člen, in potem navezna okoliščina, posebno poglavje je tisti tako imenovani dvajset enaindvajseti, člen, ki govori o izvedencih, in še bi lahko našteval, dejstvo je, da se je praviloma stališče zakonodajno-pravne službe is strani poslancev, ko so se se odločali na matičnih odborih, očitno silo malo upoštevalo, zato je moje skromno mnenje glede na pripombe zakonodajno-pravne službe lahko razumem naslednje, in sicer da posamezne določbe predloga zakona so zapisane tako, da je velika verjetnost da bodo vložene ustavne presoje morebitnega sprejema tovrstne vsebine, to ni dobro, na to je opozorilo tudi ustavno sodišče v svoji obrazložitvi, nadalje, ali je skriti namen predlagatelja, v tem primeru izvršilne veje oblasti, da se vseeno ta zakon, ki ima marsikatero, po moji oceni, pomanjkljivost, vseeno spelje skozi proceduro v državnem zboru, realizacija tega zakona pa gre v daljna desetletja, to imam navezno okoliščino, ki prav gotovo tako državnemu zboru kot tudi izvršilni veji oblasti ni v ponos, da imamo še vedno odprte postopke zakona o denacionalizaciji, nima zveze s tem, ampak je prav gotovo zelo navezna okoliščina, ki je bila tudi v predhodni razpravi, že rečeno, nenavadno je, da je toliko amandmajev vloženih s strani izvršilne veje oblasti skupaj s koalicijo, sam sem tudi sam član koalicije, se strinjam, ampak se zavedam, da tudi poslanci moramo biti kdaj tudi kritični, takrat ko pridemo do določenih vsebin in začne človek razmišljati skladno z ustavo, zakaj ni v tem zakonu tudi dosledno upoštevanja odločitev ustavnega sodišča, na katero je eksplicitno opozarjala zakonodajna-pravna služba in vseh tistih v tem državnem zboru, ki velikokrat se sklicujejo, da je treba spoštovati odločitve ustavnega sodišča, zakaj se v tem primeru ne upošteva stališča zakonodajno-pravne službe, tisto, kar je pa na koncu mi najbolj izpostavljeno, in tudi prav, da se pove, pa je in sprašujem državnega sekretarja, koliko pravne praznine pa je v tem zakonu, kajti zadnji tudi medijski, medijska sporočila, bom rekel, tudi poslance državnega zbora je prav, da se jih opozarja tudi s tovrstnim potem, kajti ravno na račun posameznih pravnih praznin se dogajajo nenavadne okoliščine, ki jih marsikdo legalno izrablja, vendar to ni namen zakona, in tukaj mi je vprašanje popolnoma na mestu, kar se tiče, samega, osmega člena, se pravi, amandmaja pač vložen je tako, kot je, in tudi pač postopki, ki je sam zakon namenjen za realizacijo prav gotovo, tovrstne zadeve sledijo, vendar se moram dotakniti še ene zadeve, ki je tudi zelo vpijoča, in sicer pristojnost sodišča, po eni strani ustavno sodišče in tudi zakonodajno-pravna služba zelo jasno zapiše, kaj je pri, kako bi se v tej zadevi moralo urediti, in enakomerna obremenitev sodišč v Republiki Sloveniji predvsem zaradi tega, da sodišče pravočasno rešuje prejete vloge, s tem ko jim koncentracija prenesena, praktično pa spoštujem tudi v tem delu sodišče v Mariboru, ampak da je krajevno pristojno sodišče v Mariboru, pomeni, da tudi tožena stranka, ki ima sedež v Ljubljani, da ne bom govoril obilice ali teh tako imenovanih tisoče vlagateljev, kaj se s tem povzroči stroške, in tudi hitrost postopka, da ne govorim tudi čas, ki je potreben, da se pač udeležuješ tovrstnih sodnih postopkov, še beseda glede izvedencev, ta člen, ki je v zakonu, si upam trditi, v tistem delu je posmeh marsikateremu poslancu, ki smo zelo kritični bili in smo še vedno, kar se tiče do tistih oseb, ki so na tak ali drugačen način sodelovali pri tako imenovani bančni luknji, kajti določba, da naj ne bi bil izvedenec oseba, ki je bil dvanajst mesecev pred odločitvijo Banke Slovenije, je resnično v posmeh, tisti, ki se malce bolj spoznamo na te zadeve, vemo, da ključni problem, kar se tiče tovrstnih zadev, ki se je potem na koncu izkristaliziralo tudi s sklepom Banke Slovenije, se pravi guvernerja, so bile slabosti, ki so se odvijale od leta dva najmanj od leta dva tisoč pet, to se pravi uprave, nadzorni sveti, poslovni revizorji, svetovalci in podobno, in tukaj je govora, da vsi tisti, ki so dobesedno na veliko povzročali tako imenovano izgubo v bankah v državni lasti v odločevalski funkciji, praktično imajo možnost postati izvedenci, skoraj sem siguren, da marsikdo od teh oseb je v tem času tudi pridobil status izvedenca popolnoma legalno in legitimno, tako da ne razumem, zakaj se tovrstne določbe v zakonu šle v to smer, kajti po eni strani v bistveno zavlačevanje samega postopka kljub opozorilom ustavnega sodišča, po drugi strani pa tudi posmeh ugotovitev parlamentarne preiskovalne komisije iz preteklega obdobja. S tem bom tudi končal. Hvala lepa.